hæstvirtur forseti á undanförnum árum hefur byggst upp nýtt hverfi í reykjavík þá er ég að tala um grafarholtshverfið þar sem nú búa rétt tæplega fimm þúsund manns grafarholt er eins og eitt bæjarfélag og þar býr ungt og kraftmikið fólk og samhentur hópur og þar er mikið börnum eitt það mikilvægasta í hverjum bæ er öflug heilbrigðisþjónusta og góð heilsugæsla og aðgengi að henni samkvæmt skipulagi heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins þá er heilsugæslan í árbæ hverfisstöð sem ætlað er að þjóna íbúum árbæjar seláss ártúnsholts og grafarholts það er í sjálfu sér gott og blessað en ég tel að þessi skipan mála sé ófullnægjandi til framtíðar við sem búum í grafarholti viljum fá okkar eigin heilsugæslustöð og ekki hvað síst í ljósi þess að það er fyrirhuguð mikil uppbygging í hlíðum úlfarsfells en það hverfi mun koma til með að heyra undir grafarholtssókn og mynda eitt samfélag með grafarholti það er einhvern veginn þannig að það var stefna þáverandi meiri hluta í borgarstjórn að vera sífellt að troða grafarholtinu undir árbæinn ég rek þetta nú einkum til eins borgarfulltrúa samfylkingarinnar sem þar var alinn upp þetta er þvert á vilja íbúa í grafarholti sem vilja auðvitað fá sína þjónustu í sínu bæjarfélagi eða í sínu samfélagi ég treysti mér til þess að fullyrða það sé laust húsnæði undir heilsugæslustöð í grafarholti ég hef þess vegna lagt fram fyrirspurn á þingskjali þrjú hundruð fjörutíu og fimm